Chcem upozorniť na jeden problém. Ak sa tu aj dohodneme na definícii a kritériách výroby lokálnych výrobkov, stojíme pred jedným závažným problémom.

Časový a finančný nárok na zabezpečenie subvencie je tak výrazný, že subvencie sú v mnohých prípadoch nedostupné. Pre väčšinu nemá zmysel venovať tomu energiu a dotačná politika ich vlastne znevýhodňuje. Je pre nich znevýhodnením, a preto ja považujem aj takúto dotačnú politiku za jednu z deformácií spoločnej poľnohospodárskej politiky.